difficile de ne pas penser, non plus ce soir, aux sifflets dans un stade italien ce week end à Vérone, qui ont accompagné la minute de silence aux morts de Lampedusa difficile de ne pas penser à Brignoles. Trois phénomènes bien différents, mais un même constat l'Europe est malade.

Ces mouvances ont une idéologie commune le racisme, la xénophobie, le nationalisme mais, aussi et surtout, ici dans cette enceinte, un profond euroscepticisme qui fleurit sur le terreau du mécontentement social, de la crise et des politiques d'austérité portées et mal expliquées par l'Europe, accompagnées du déficit démocratique.

L'Europe doit se réinventer, elle doit opposer un projet politique fort à l'extrême droite. Elle ne doit plus apparaître comme un gendarme qui punit et qui ne protège jamais. Elle doit proposer un sursaut institutionnel avec des outils et des politiques communautaires, et elle a besoin d'une personnalité politique forte.

Notre rivage, c'est l'Europe réinventée, consolidée et incarnée.